In primo luogo, io mi chiedo dove troveremo i soldi per finanziare quella che a tutti gli effetti pare una riedizione del piano Juncker, vista la sacralità dei vincoli di bilancio. Inoltre, io mi permetto di provare a fare da portavoce non dei grandi investitori, quelli in grado di mobilitare trilioni, ma di parlare a nome di cittadini e di imprese fortemente preoccupati per quello che sarà il New Green Deal. Ecco, sono i timori di chi teme che misure come queste dovrebbero essere ragionate sul lungo periodo e con la dovuta programmazione, quindi evitando che si riducano a degli spot costosissimi per accontentare l'opinione pubblica oppure, peggio, per tradursi in oneri che le imprese europee, a differenza di quelle dei paesi terzi, dovranno sopportare. Ad esempio, mi riferisco alla pressione cinese nel mercato dell'acciaio.

Questo è come se la competitività non fosse tra i problemi che maggiormente gravano sulle imprese europee quando si confrontano con l'aggressività della concorrenza internazionale. Se manca la competitività si perdono quote di mercato e di conseguenza posti di lavoro e poi succede che le imprese delocalizzano e paradossalmente se ne vanno a inquinare in altri paesi. Ecco, un'impostazione di bilancio di questo tipo rischia di sottrarre fondi dal prossimo budget pluriennale a settori chiave, come l'agricoltura o la politica di coesione. Io dubito che ai mancati beneficiari potremmo andare a raccontare che le loro aziende chiuderanno ma potranno godere di minori emissioni di anidride carbonica.